hæstvirtur forseti ég flyt hér framhaldsnefndarálit um frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum og barnalögum frá félags og tryggingamálanefnd þetta er á þingskjali átta hundruð þrjátíu og tvö og nítjánda mál þetta mál var lagt hér fram í haust og þá var á frumvarpinu fyrsti flutningsmaður háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir og þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs frá því að frumvarpið var lagt fram sem eitt af fyrstu málum þingsins enda ber það lága tölu nítjánda mál hafa orðið töluverðar breytingar á frumvarpinu í meðförum félagsmálanefndar sem ég mun gera grein hér fyrir frekar í framhaldsnefndarálitinu málinu var vísað aftur til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu og hafði nefndin fjallað um málið að nýju nefndin fékk á sinn fund hrefnu friðriksdóttur frá félags og tryggingamálaráðuneyti og bryndísi helgadóttur og það kom ábending frá dóms og kirkjumálaráðuneyti þess efnis að ekki væri nauðsynlegt að fella inn í barnalög fortakslaus ákvæði um að óheimilt sé að beita barn líkamlegum og andlegum refsingum heldur sé nægilegt að slíkt bann sé í barnaverndarlögum samanber fyrri breytingartillögur nefndarinnar það var bent á að unnið væri að því í ráðuneytinu að endurskoða ákvæði barnalaga um forsjá búsetu og umgengni því væri eðlilegt að bíða með breytingu á barnalögum þar til þeirri endurskoðun lyki hæstvirtur forseti það kom fram hjá fulltrúum ráðuneytisins að þessari vinnu miðaði vel áfram og að það mætti búast við að endurskoðun málsins lægi fyrir núna fyrir haustþingið ekki virðist vera ágreiningur um það hjá hlutaðeigandi ráðuneytum að nægilegt sé að bannið sé fært í barnaverndarlögin breytingar sem nefndin lagði til á barnaverndarlögum kveða skýrt á um refsinæmi þess að beita barn hvers konar ofbeldi eða sýna af sér aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni og á það við hver svo sem beitir ofbeldinu það er hvort sem um er að ræða foreldri eða forsjáraðila eða aðra nefndin telur því rétt að bíða með breytingu á barnalögum enda þurfi hugsanlega frekari skoðunar við hvað viðkemur orðalagi og staðsetningu ákvæðisins í lagatextanum nefndin áréttar jafnframt að aðrar breytingar sem nefndin lagði til og gerð er grein fyrir í nefndaráliti og breytingartillögum nefndarinnar samanber þingskjal sjö hundruð sjötíu og tvö og sjö hundruð sjötíu og þrjú séu nægilegar til að bregðast við dómi hæstaréttar í máli númer fimm hundruð og sex tvö þúsund og átta og til að tryggja það að fulltrúi barnaverndarnefndar geti verið viðstaddur skýrslutökur af barni hjá lögreglu og fyrir dómi nefndin hefur fengið þær upplýsingar að endurskoðun barnaverndarlaga sem og vissra ákvæða barnalaga standi yfir lögin heyra undir sitt hvort ráðuneytið hin fyrri undir félags og tryggingamálaráðuneyti og hin síðari dóms og kirkjumálaráðuneyti og eru sérfræðinefndir að störfum í báðum ráðuneytum nefndin beinir því til hlutaðeigandi ráðuneyta að hafa samráð um endurskoðunina og þær breytingar sem af henni leiðir þá telur nefndin að það yrði mjög til bóta ef málið yrði tekin fyrir á þingi á sama tíma og á það var lögð áhersla í nefndinni þannig að hægt væri að hafa heildstæða umfjöllun um efni þeirra jafnframt ítrekar nefndin mikilvægi þess að hugtakanotkun í nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga verði skoðuð með tilliti til þess að nota annað orð í stað lauslætis vísar nefndin í því samhengi til þess að árið tvö þúsund og sjö var gerð sú breyting á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu að orðið vændi kom í stað lauslætis nefndin leggur þó áherslu á að sérstök sjónarmið varðandi börn verði höfð að leiðarljósi og notast verði við hugtak sem samrýmist verndarsjónarmiðum gagnvart börnum auk þeirrar breytingar sem gerð er grein fyrir hér að framan leggur nefndin til aðrar smávægilegar breytingar til leiðréttingar á texta en ítrekar að þeim breytingum fylgir ekki breyting á inntaki eða merkingu ákvæða og vísar í þeim efnum til umfjöllunar í áliti nefndarinnar um málið og breytingartillagna á þingskjali sjö hundruð sjötíu og tvö og sjö hundruð sjötíu og þrjú nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum fyrstu við aðra grein á eftir orðunum svo og í fyrsta efnismálsl komi skýrslutöku þannig að það sé alveg ljóst að ákvæðið eigi við um skýrslutöku annars við þriðju grein í stað orðanna eða annarri vanvirðandi háttsemi hótunum eða ógnunum komi hótunum eða ógnunum eða sýnir af sér aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni þriðja við fjórðu grein greinin falli brott fjórða fyrirsögn frumvarpsins verði frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum númer áttatíu tvö þúsund og tvö með síðari breytingum ármann krónu ólafsson árni johnsen steinunn valdís óskarsdóttir og helga sigrún harðardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu jón bjarnason stóðu að nefndarálitinu ástæðan fyrir því að titillinn breytist er að með því að fella niður fjórðu grein á þetta frumvarp til laga ekki lengur við um barnalög heldur eingöngu endurskoðun barnaverndarlaga og barnalaga verði litið til þeirra sjónarmiða sem hér koma fram í greininni

ég vil endurtaka og ítreka að það er mikilvægt að endurskoða lögin bæði barnalögin og barnaverndarlögin með tilliti til þess dóms sem féll á síðasta ári og hefur gengið undir nafninu flengingardómurinn og taka tillit til aðstæðna barna í dag sem eru á svo margan hátt ólíkar því sem áður var bæði hvað varðar

og betri meðvitund hjá þjóðinni þjóðin er upplýstari hvað varðar ýmsa þætti sem brjóta niður börn og skemma til framtíðar sem var litið fram hjá áður

eins og einelti eins og ljót orð eins og bara vanhirða á ýmsum sviðum síðan hafa bæst við aðrar ógnir nýjar ógnir

og einelti gegnum netið vændi í gegnum netið þar sem verið er að tæla og lokka ung börn eða ung börn notuð í því umhverfi sem þrífst í klámi og öðru slíku umhverfi börn eru því að mörgu leyti óvarðari en þau voru áður og því er mikilvægt að vanda vel til nota það orðalag sem bæði verndar börnin og sem notað er í dag hafa möguleika til að grípa inn í sem allra fyrst ef einhver minnsti grunur er á misnotkun eða valdbeitingu eða illri meðferð á börnum sama hvort það snýr að barnaverndinni eða refsingunum hæstvirtur forseti ég tel að með þeirri niðurstöðu sem náðist eða varð hjá nefndinni sem að mörgu leyti breytir upphaflegu frumvarpi þá er inntakið það sama og ég treysti því að það verði unnið enn frekar að